samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um ársskýrslu ríkisendurskoðunar fyrir árið tvö þúsund og ellefu þá hefur forseti með bréfi dagsettu tíunda maí síðastliðinn óskað eftir því við fjárlaganefnd samanber ákvæði fimmta töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd